Chciałbym zapytać panią Harms bo pani mówiła tak pięknie o wartościach w odniesieniu do dyskusji o emigrantach dlaczego nie słyszymy na tej sali równie pasjonującej, emocjonalnej dyskusji na temat tego, co się dzieje w Niemczech. Jak wiadomo w ostatnich miesiącach mamy do czynienia z serią podpaleń domów azylantów, mamy do czynienia z protestem ludności miast itd.

To też powinno być przedmiotem naszej dyskusji, ale jakoś nie widzę tutaj chętnych do dyskutowania o sytuacji we Francji czy w Niemczech. Natomiast bardzo chętnie zajmujemy się takim państwem jak Węgry.